Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je regrette que nos collègues membres de la commission des affaires étrangères ne participent pas plus nombreux à ce débat et je remercie celui qui en est membre et qui y assiste, car le problème que nous cherchons à régler ce soir n'est pas du seul ressort de l'agriculture et n'est pas du seul ressort de votre portefeuille. Pour autant, Monsieur le Commissaire, il incombe à la Commission c'est sa fonction de par les traités de gérer les conséquences des décisions prises par nos États. Vous l'avez bien compris puisque vous avez, sans relâche, usé du pouvoir qui est le vôtre pour tenter d'ouvrir de nouveaux marchés.

Pour autant, ni les producteurs ni les consommateurs européens ne tirent bénéfice de ce travail.

Les prix ne sont pas vraiment attractifs non plus pour le consommateur européen. Dès lors, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, ne faut il pas, une fois encore, s'interroger sur le fonctionnement de la chaîne alimentaire?